Bijna 30 van de Joden in de Europese Unie is in de afgelopen twaalf maanden serieus lastiggevallen vanwege zijn Joodse afkomst. Bijna 38 van de respondenten van deze enquête heeft aangegeven te denken aan emigratie, weg uit Europa. De recente aanslag in Halle heeft deze cijfers en bevindingen helaas bevestigd. De cijfers zijn ronduit verontrustend en we hebben hier de mond vol over dé democratische rechtsstaat. Het is daarom essentieel dat de nieuwe Europese Commissie antisemitisme tot speerpunt maakt van haar beleid. Dat kan op tal van manieren, bijvoorbeeld lidstaten aansporen om de veiligheid van Joodse gemeenschappen te garanderen en desnoods ook de beveiliging te betalen lidstaten aansporen om in alle onderwijsprogramma's aandacht te vragen voor de Holocaust, antisemitisme en de geschiedenis van het Jodendom in Europa

We kunnen als Europese Unie de schrikbarende ontwikkeling van de Jodenhaat niet laten voor wat hij is.